Als Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses möchte ich mich zunächst einmal bedanken für die gute Zusammenarbeit in diesem Entlastungsverfahren mit den Vertretern der Kommission und mit dem Rat, und ich möchte mich vor allen Dingen bedanken bei unseren Berichterstattern, die eine sehr gute Arbeit gemacht haben. Die demokratische Kontrolle öffentlicher Ausgaben ist ein zentraler Bestandteil direkt gewählter Parlamente, und deshalb ist das Entlastungsverfahren in jedem Jahr eine ganz entscheidende politische Aufgabe von uns. Gerade in Zeiten immer knapper werdender öffentlicher Kassen kommt es darauf an, dass wir genau schauen, ob die Steuerzahlergelder richtig

Leider hat der Rechnungshof wieder zahllose Beispiele von Fehlinvestitionen gefunden die Flughäfen, auf denen keine Flugzeuge landen, die Häfen, in denen keine Schiffe ankommen, die Mautstraßen, auf denen zu wenige Autos fahren. Und da ist es gut und richtig, wenn wir kritisch nachfragen, warum konnte so etwas passieren, damit die Lehren gezogen werden, damit solche Fehlausgaben in Zukunft nicht mehr passieren. Aber wir sollten auch die Kirche im Dorf lassen. Wo Menschen tätig sind, passieren Fehler. Man darf die Menschen nicht kriminalisieren. Vor allen Dingen stellen wir fest, die Fehlerraten kommen auch daher, dass die EU Vorschriften zu kompliziert sind. Deshalb ist die Forderung der Liberalen Lasst uns die Regeln einfacher machen! Lasst uns Vereinfachung durchsetzen, Pauschalisierung, sodass weniger Fehler passieren! Und da sind wir an einem entscheidenden Punkt. Hier kommt es auf die Mitgliedstaaten an. Und manche Staats und Regierungschefs, wie z.

der britische Premierminister Cameron, beklagen wortreich, dass die Mittel der EU Fonds falsch ausgegeben werden, aber 80 dieser Mittel sind ja in der geteilten Zuständigkeit, sind ja in der Verwaltung der Mitgliedstaaten. Da müssen sich die Staats und Regierungschefs an die eigene Nase fassen. Und wir als Parlament fordern die Mitgliedstaaten auf, dass sie mehr tun, damit das Geld eben dort auch besser ausgegeben wird. Lasst uns gemeinsam in diese Richtung arbeiten für eine bessere Verwendung der Steuerzahlergelder in der EU und in den Mitgliedstaaten!